Das war sehr gute Arbeit auf einem sehr schwierigen Feld. Ich wundere mich ein bisschen über Daniel Cohn Bendit, der Sie hier fünf Minuten lang anbrüllt Sie sollten dort als Erpresserin auftreten, Sie sollen die Probleme sofort lösen und anschließend den Saal verlässt.

Wir hatten die Befürchtung, dass die Europäische Union wieder ein Bild abgeben würde wie im Irak Krieg oder wie jetzt bei Libyen, dass unsere Mitgliedstaaten nicht zusammenhalten würden. Deutschland und Frankreich hatten sich ja in einzelnen Statements vorher schon festgelegt.

Es stimmt auch, dass wir als Europäische Union nur mit Einigkeit unserer Mitgliedstaaten eine konstruktive Rolle spielen können. Beides ist auf gutem Weg dank Ihrer Arbeit.

Wir wollen eine Verhandlungslösung in den Vereinten Nationen, das sagt das Parlament auch in seiner Entschließung. Wir wollen keine Abstimmung mit Siegern und Verlierern. Das ist uns ganz wichtig.